Deswegen sollten wir dem nicht nachgeben.

Ich darf die Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, dass mit dem neuen Lissabon Vertrag die Europäische Union der Menschenrechtskonvention beitreten wird.

Millionen Menschen bewegt dieses Urteil, und deswegen sollten wir heute darüber abstimmen.